Rzeczywiście pierwsze z nich zamierza do końca roku 2012 zwolnić ok.

Nie zapadła jeszcze decyzja, co do losów 200 pracowników firmy z Krakowa oraz dalszego funkcjonowania części produkcji w Nowej Hucie i Dąbrowie Górniczej w Polsce. Jednak wraz z pogorszeniem się światowej sytuacji ekonomicznej w tym trudniejszej sytuacji znalazły się również inne duże korporacje, takie jak Opel czy Motorola. Musimy znaleźć sposób na złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego, bo odczują je przede wszystkim zwykli ludzie pracownicy tych oraz wielu innych firm, również małych i średnich, a przede wszystkim pamiętać, aby to nie oni ponosili w pierwszej kolejności koszty kryzysu gospodarczego w świecie i w Europie.